um jöfnun á samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum og regluverki átvr flutningsmenn þessarar tillögu eru auk mín ásbjörn óttarsson einar k guðfinnsson jón gunnarsson ragnheiður ríkharðsdóttir og tryggvi þór herbertsson tillagan hljóðar upp á það að fjármálaráðherra sé falið að taka til endurskoðunar reglur um móttöku og dreifingu átvr í þeim tilgangi að jafna stöðu fyrirtækja á landsbyggðinni þessi tillaga hefur verið flutt einu sinni áður það var á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi og byggir á vinnu sem lögð hefur verið í að skoða flutningskostnað og tækifæri til flutningsjöfnunar í landinu þetta hefur verið áherslumál margra stjórnmálamanna á umliðnum árum og því er vel við hæfi að halda þessu máli vakandi allar þessar rannsóknir hafa sýnt að að kostnaður við flutning á vöru til og frá fyrirtækjum sem starfa utan helsta þéttbýlissvæðis landsins skekkir samkeppnisstöðu þeirra á innanlandsmarkaði sömuleiðis í útflutningi svo merkilegt sem það er nú er regluverkið sem vitnað er til og óskað er eftir að verði skoðað og tekið til endurskoðunar hljóðar það þannig að það tekur til vöruvals og sölu áfengis og um skilmála í viðskiptum við birgja þar er sett heimild í áttundu greinar þessarar reglugerðar þar er að finna dæmi um regluverk þar sem flutningskostnaður er íþyngjandi fyrir fyrirtæki á landsbyggðinni þannig háttar til í landinu og þetta á sérstaklega við um bruggun á bjór og sölu á þeim ágæta miði sem mörgum finnst í áfengisverslunum landsins bjórinn er bruggaður vítt um land ég held að sé ein verksmiðja hér á

að átvr reki eina móttökustöð fyrir áfengi í landinu öllu þegar þannig háttar til skekkir þetta alla samkeppnisstöðu þessara bruggverksmiðja sem stafa utan höfuðborgarinnar með þeim hætti á þeim er gert skylt að koma vöru sinni framleiðslu sinni hingað til reykjavíkur til dreifingar

en ef þú ber á vesturlandi eða norðurlandi eða suðurlandi verður þú að gjöra svo vel og koma þessari framleiðslu þinni hingað til höfuðborgarinnar á þinn kostnað og þaðan tekur átvr og flytur þetta sömu leið til baka í mörgum tilvikum þetta er afspyrnuvitlaust hvernig svo sem á þetta er litið það væri í sjálfu sér mjög eðlilegt að átvr tæki á móti þessum vörum víðar heldur en á þessum eina stað til þess að draga úr flutningskostnaði til þess að draga úr framleiðslukostnaði við getum líka tengt þetta samgöngumálum því þetta er óþarfa kostnaður og fyrirhöfn að vinna hlutina með þessum hætti fyrir því má færa hvoru tveggja þjóðhagsleg rök og byggðaleg rök að það séu gerðar breytingar á þessu það ber þó að geta þess að í þessari reglugerð er heimildarákvæði sem leyfir einhverjar breytingar á þessu það liggur fyrir að það hafi verið gerðar óformlegar undanþágur svokallaðar á þessu regluverki sem gera örlítil frávik frá þessari meginreglu það hins vegar liggur ekki fyrir á hvaða grunni þessi frávik hafa verið veitt eða hvaða sérstöku aðstæður þurfa að liggja fyrir svo þeim sé beitt þetta liggur hins vegar í því að það er búið að breyta til dæmis þar sem ég þekki best til norður í eyjafirði það er búið að breyta regluverkinu þar að til dæmis bruggverksmiðja kaldi á árskógssandi henni er heimilt að koma vörum sínum sem ætlað er til sölu frá sauðárkrók og austur um land allt til egilsstaða það er hægt að þessari bruggverksmiðju er heimilt að koma vöru sinni til móttökustöðvar átvr á akureyri en um önnur svæði landsins gildir sama reglan áfram að þessi litla bruggverksmiðja sem þarna starfar norður í eyjafirði þarf að koma vöru sinni til reykjavíkur fyrir önnur svæði landsins og þaðan er varningurinn fluttur vítt um land þessi breyting sem þó hefur verið gerð í þessum efnum varðandi móttökustöðina á akureyri og dreifingu um norður og allt austur um sýnir það að það eru heimildir til þess að gera breytingar það er tækifæri og tilefni til þess í ljósi þessara breytinga að orða þessar reglur skýrar og almennar

megin atriðið í þessu máli er einfaldlega þetta að fyrirtæki í þessari starfsgrein hvort sem okkur líkar framleiðslan eða ekki starfi undir sömu skilmálum burtséð hvar á landinu starfsemin þrífst

fjármálaráðherra hæstvirtur og samgönguráðherra hæstvirtur sérstaklega að beita sér fyrir því að þessi breyting nái fram að ganga þó svo þetta mál gangi nú til nefndar væntanlega efnahags og skattanefndar hef ég fullvissu fyrir því eftir samtöl við flutningsmann þingsályktunartillögu hér um áfengisauglýsingar sem er manna fróðastur um þau efni hann háttvirtur þingmaður á sæti í efnahags og skattanefnd hefur tekið vel í það að fara mjög vandlega ofan í þetta mál og lítur það sömu augum og sá sem hér mælir fyrir þessu þarfa máli ég hvet til þess að þetta verði gert skjótt og vel því hér er um fullkomið réttlætismál að ræða